Herr Präsident! Die Kohäsionspolitik hat mit großer Übereinstimmung, sowohl im Parlament als auch in der Kommission, ja zukünftig für alle Regionen Bedeutung.

Spielraum bleibt für die tatsächlichen Besonderheiten, die es in den Regionen gibt.